In der Tat ist es so, Frau Kommissarin, auch die Kommission muss darüber nachdenken, ob wir nicht andere Kriterien anlegen müssen.

Was hat der Kommissionsbeamte da drüben gesagt? Ist doch kein Problem, wenn der geschlossen wird. In 60 Kilometer Entfernung in Österreich ist der nächste Schlachthof. Bei einer solchen Denkweise können wir regionale Produkte nicht voranbringen. Da muss ein breites Umdenken erfolgen, damit auch regionale Produkte angeboten werden können. Dazu müssen wir einige Vorschriften in der Kommission überdenken, die dazu beitragen, dass dies nicht mehr möglich ist.